Herr Präsident! Auch ich bin sehr zufrieden mit dem Bericht. Man muss ja sagen, bei Geld hört die Freundschaft natürlich oftmals auf.

Hier war das Europäische Parlament konsequent und gut beraten, genau diese einzufordern.